Madame la Présidente, la situation dramatique que subit le peuple syrien face au régime sanguinaire de Bachar el Assad ne peut nous laisser indifférents ni silencieux.

Ensuite soutenir le peuple par la fourniture de médicaments et de matériels médicaux qui font défaut, sachant que même les hôpitaux de campagne sont attaqués. La médecine ne peut pas être utilisée comme arme de guerre. Il est important aussi de contribuer à mettre en place un corridor humanitaire. Enfin, nous devons reconnaître et soutenir l'opposition syrienne autour du Conseil national syrien, afin de leur permettre de rebâtir un État correspondant aux aspirations du peuple syrien. Et nous devons envoyer Assad et les responsables de crimes contre l'humanité devant la CPI.